Die sicherheitspolitische Landschaft hat sich in Europa und in seiner unmittelbaren Nachbarschaft im letzten Jahr dramatisch verschlechtert mit brutalen Auswirkungen sogar bis in die Mitte Europas. Wir müssen darauf in allen relevanten Gremien angemessen reagieren.

bereiten wir einen eigenen Initiativbericht betreffend die künftige Finanzierung der GSVP vor. Ich frage Wie sehen Ihre Pläne, Frau Mogherini, aus, um die Finanzierung der internen Dimension der GSVP sicherzustellen? Damit meine ich die Beziehungen zwischen GSVP und dem Binnenmarkt, der Industriepolitik, Weltraum, Forschung und Entwicklung.

Wir erwarten, dass der Verteidigungsgipfel im Juni konkrete Fortschritte nachweisen kann.

Wenn ein Punkt die Ausarbeitung, die Formulierung einer außen und sicherheitspolitischen Strategie wäre, wie Sie es genannt haben, würde ich das begrüßen.